Madame la Présidente, le XXIe siècle voit l'émergence d'une nouvelle économie, celle de la gestion de nos produits de consommation après usage. Économie à part entière, elle est fondée non seulement sur un principe économique de valorisation, de profits et de création d'emplois, mais aussi sur une vision nouvelle de la consommation, car il s'agit bien entendu de l'objet lui même de consommation, de notre alimentation quotidienne aux véhicules automobiles, en passant par nos habitations ou nos auxiliaires et robots, mais aussi de leurs emballages comme de leurs déchets. L'idée nouvelle est de prendre en compte tous ces paramètres avant consommation, par anticipation, et non plus a posteriori.

Dès lors, le financement globalisé peut être acceptable, surtout si à la clé, il y a de grandes économies. Le fait que les emplois créés soient souvent peu qualifiés et locaux est une possibilité sans égale pour lutter contre le chômage qui touche les plus précaires.